Ivanuša, izvolite. , lepa hvala za, gospod podpredsednik državnega zbora. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gostom vladne garniture. Jaz sem se včeraj pri razpravi za dva dvajset samo, sem že razpravljal, tako da se ne bi rad ponavljal, glede proračuna za letošnje leto pa bom mogoče izpostavil samo eno vprašanje, in to sicer na koncu. včeraj sem spraševal državno sekretarko glede zadolževanja države v tem obdobju dva dvajset-dva enaindvajset in pa seveda, glede, povprečnin, kot so že moji predhodniki to govorili, glede občin, glede dviga povprečnin, ki se je zgodila na matičnem telesu prejšnji teden. dobil sem odgovor, ki je državna sekretarka dobro povedala, vendar še danes, še danes pa se mi je porajalo eno vprašanje glede, zdaj imamo državnega sekretarja tu, mogoče bi od njega direktno zahteval odgovor. to se pravi, povprečnine, mi smo v petek sprejeli en amandma, ki ruši, v narekovajih, proračun na neki način, ker na eni strani proračun in na eni strani imamo ZIPRS, se pravi, Zakon o izvrševanju proračuna. Tu gre za neskladje. ali, bom tako vprašal, ali, meni to zelo važno, ker se lahko potem odločim na glasovanju, ali je amandma, ki ga je predlagala stranka opozicijska stranka SDS, v petek, v neskladju z, s, s pravilom, , s s fiskalnim pravilom, če je v neskladju in če ta sprejet, ta amandma, potem povzroči neustavnost, proračuna oziroma ZIPRS-a. To mi je zelo važen odgovor oziroma vprašanje, tu je dilema, ki mi nastala, ali je bil v neskladju sprejet, da se ni upoštevalo fiskalno pravilo, kajti verjamem, da stranka SDS ima dobre finančne strokovnjake, in da me tu malo moti, ali je to bilo upoštevano ali ne. Kaj se pa tiče, še ostalega dela proračuna, bi samo povedal, da, se bi navezal na ta, črpanje evropskih sredstev. Vemo, da, da imamo težave tu, slišimo jih, vendar še vedno imamo težave tudi znotraj našega samega sistema, kajti, recimo na kmetijskem ministrstvu je za, za, za evropska sredstva za, za evropska sredstva zadolžena Agencija za, za, kmetijske trge, na nekaterih ministrstvih imajo direktno urejeno financiranje, vendar to zaostajamo, ne. Jaz bi rekel, slišim z našega konca, imamo ogromno projektov, ki so zaključni, vendar čakajo na denar države, da jim ga povrne. In tu, naše javne ustanove ali kakšni drugi projekti ne morejo, zdržati tega, te čakalne dobe, ki ni nikjer v zakonu napisana, da se ta sredstva, kdaj se ta sredstva vrnejo nazaj v, na projekte oziroma tisti, ki jih vodijo. To, slišimo tudi, da bomo imeli tujo državljanko, tujo državljanko, za novo ministrico, to, mi sploh ne gre v glavo, če je to sploh možno pri nas. Ne, zdaj če bomo že imeli Avstrijko za ministrico za kohezijo, potem še pripeljimo Kurza, da zamenja Šarca, pa je to to. Hvala lepa za